Pane předsedající, tento rok je Evropským rokem kulturního dědictví a já jsem velmi ráda, že můžeme podpořit kulturní aktivity mladých lidí.

Myslím, že mu musíme dát čas na to, aby se skutečně změnil v udržitelný projekt, nezávislý na finančních prostředcích, které jsou přidělovány z programu Kreativní Evropa.

Víme dobře, kolegyně a kolegové, že v Evropě máme desítky kvalitních orchestrů, orchestrů mladých lidí a já opravdu nevím, proč by tady měl existovat jeden jediný, který je financovaný výlučně z evropských prostředků, které má takto garantované.